Monsieur le Président, quand on lit la résolution qui nous est soumise, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est pour le moins modérée.

Depuis le mois d'août dernier, la situation empire, la répression se poursuit, voire s'aggrave, et les réformes vont à l'encontre des promesses faites par le clan Al Khalifa. Pour tenter d'empêcher les manifestations du mois d'août, les autorités bahreïniennes ont durci leur arsenal législatif répressif mais rien n'y a fait. De nouveau, des milliers de Bahreïniens étaient dans la rue, réclamant des réformes démocratiques.

Pour légitimer cette répression, le pouvoir en place brandit la menace iranienne, mais tous ceux qui connaissent réellement la région savent que c'est une construction du régime qui sert les intérêts du clan sunnite au pouvoir, qui sert à diviser les Bahreïniens, qui permet de s'assurer du soutien des pays sunnites voisins, Arabie saoudite en tête et, de fait,

Il ne fait nul doute que le premier ministre Khalifa ben Salman al Khalifa, en place depuis plus de quarante ans, figure de l'aile dure du régime, a repris la main.

Compte tenu des enjeux stratégiques de cette région du monde, la communauté internationale a de lourdes responsabilités et l'Union européenne en premier lieu. Les Bahreïniens font preuve d'un courage extraordinaire ils ne doivent pas être les oubliés du Printemps arabe. L'Union européenne n'a pas répondu aux attentes des peuples de la région. Ces peuples demandent de la démocratie et vous leur répondez accord de libre échange et enjeux géostratégiques. Vous ne pouvez laisser les Bahreïniens continuer à se faire massacrer en refusant d'entendre les ONG, qui sont toutes unanimes sur l'évolution du régime. Vous ne pouvez continuer à vous taire! Nous ne voterons pas cette résolution, elle n'est pas à la hauteur des défis et des enjeux. Nous nous abstiendrons et ne voterons pas contre, par solidarité avec le peuple bahreïnien, en raison des quelques paragraphes finaux qui évoquent les...